hæstvirtur forseti ég tel alveg ljót að það sé full þörf á kvöldfundum þessa fjóra daga sem við höfum til þinghaldsins í þessari viku og ég vil minna þingheim á að í vor þegar við lukum hér störfum voru fjölmörg mál samkomulagsmál sem voru tilbúin til afgreiðslu sem var vísað hingað yfir á septemberstubbinn vissulega eru hér mál sem þarf að ræða við þurfum að fara yfir þau en við eigum að sameinast um að afgreiða þau mál sem við höfum náð samkomulagi um hvort sem það var í vor eða núna og láta það ekki gerast að málum sé vísað yfir í októberþing sem eru fullrædd og full samkomulagsmál ég tel hæstvirtur forseti að það sé full þörf á þessum kvöldfundum eins og málin liggja hér og vissulega þurfa þau nokkur frekari umræðu en þó ekki nema fáein